Odată cu aderările din 2004 și 2007 a devenit legitim să vorbim despre regiunea Dunării ca despre un spațiu al Uniunii Europene. Ca urmare, în urma solicitării din iunie 2009 a Consiliului European, Comisia a elaborat Strategia pentru Regiunea Dunării Doresc să felicit concentrarea documentului în jurul a 11 domenii cheie care vor conduce, sub rezerva de a fi corect implementate, la o dezvoltare durabilă, la crearea de locuri de muncă și de securitate în zonă. Consider că una dintre condițiile reușitei prezentei strategii este depășirea asperităților dintre diferitele regiuni printr o intensă cooperare financiară și instituțională și printr o mai bună accesare a fondurilor existente la nivel regional.

De aceea, pledez pentru o diversificare a aprovizionării prin interconexiuni și piețe regionale autentice, care pot asigura o securitatea energetică sporită.